virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um heyrnar og talmeinastöð frumvarp þetta er lagt fram samhliða frumvarpi til laga um heilbrigðisþjónustu og frumvarpi til laga um embætti landlæknis er þessum frumvörpum ætlað að leysa af hólmi núgildandi lög um heilbrigðisþjónustu á síðasta löggjafarþingi var lagt fram frumvarp til laga um heyrnar tal og sjónstöð en með frumvarpinu var gert ráð fyrir að heyrnar og talmeinastöð og sjónstöð yrðu sameinaðar eins og kunnugt er náði frumvarpið ekki fram að ganga í þinginu núgildandi ákvæði laga um heyrnar og talmeinastöð eru í lögum númer níutíu og sjö nítján hundruð níutíu um heilbrigðisþjónustu við endurskoðun þeirra laga þykir ekki fara vel á því að hafa svo ítarleg ákvæði sem hér um ræðir um eina heilbrigðisstofnun í löggjöf sem ætlað er að vera rammalöggjöf um skipulag heilbrigðisþjónustu er því lagt til að efnisákvæði laganna um heyrnar og talmeinastöð verði tekin upp í sérlög um stofnunina slík sérlög voru í gildi fram til ársins tvö þúsund og eitt en þá voru ákvæði þeirra felld inn í lög um heilbrigðisþjónustu felur frumvarpið því í sér afturhvarf til þess fyrirkomulags

felld niður er breytingin í samræmi við niðurfellingu ákvæða um útgáfu rekstrarleyfa samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu samanber frumvarp til þeirra laga

virðulegi forseti ég hef fjallað um aðdraganda þess að lagt er fram frumvarp um heyrnar og talmeinastöð og hef gert grein fyrir meginefni þess ég leyfi mér því að leggja til að frumvarpinu verði vísað til heilbrigðis og trygginganefndar og til annarrar umræðu